Señora presidenta, hoy nos encontramos ante un claro intento de la dictadura de continuar reprimiendo los derechos y libertades fundamentales en Nicaragua la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, promovida por los diputados de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hoy venimos a debatir, junto con la Ley contra los Delitos de Odio y la Ley Especial de Ciberdelitos, son la estrategia clara de ese régimen de Ortega para impedir legalmente la participación de la oposición en futuras elecciones y mantenerse en el poder amparándose en un supuesto Estado de Derecho. Estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político en Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política y la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política. De aprobarse, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros se podría utilizar como un instrumento sancionador contra las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluyendo los de la Unión Europea. Iniciativas como estos proyectos de ley demuestran que no hay ninguna intención por parte del autoritario Gobierno de Nicaragua de cesar en su violación de los derechos humanos. La Unión Europea tiene el deber de reaccionar ante estas provocaciones. Activemos los recursos que tenemos a nuestro alcance invocando la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica.